Nadal jednak nie poczyniono żadnych kroków w tym zakresie. W Guantánamo przetrzymuje się ponad 160 więźniów podejrzanych o udział w akcjach terrorystycznych. Większości z nich nie postawiono konkretnych zarzutów ani nie poddano oficjalnemu procesowi sądowemu.

Doszło także do fizycznych starć między więźniami i strażnikami. Niehumanitarne traktowanie więźniów przez amerykańskie władze i przetrzymywanie osób bez procesu i wiążących zarzutów stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka, które wiążą także USA.